Afghanistan hat eine schwierige Geschichte hinter sich. Ich glaube, dass gerade die Familien dort sehr stark zusammenhalten und dass die Frau in der Familie eine wichtige Rolle spielt. Deshalb ist vor allem auch die wirtschaftliche Entwicklung sehr wichtig, und gerade die Unterstützung von kleinen und mittleren Betrieben sollte ganz besonders gefördert werden. Und es ist natürlich auch eine moderne Infrastruktur notwendig, die dem Land hilft, sich besser zu entwickeln.